A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze az a pénzügyi eszköz, amely az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokrácia védelmét és a konfliktusok megelőzését támogatja világszerte. Ezen pénzügyi eszköz haszonélvezői elsősorban civil szervezetek, olyan civil szervezetek, egyének, amelyek az emberi jogokért küzdenek a legesélytelenebb helyzetekben, harmadik országokban tevékenykednek. Ennek a pénzügyi eszköznek a nagy előnye a többi földrajzi eszközzel ellentétben, hogy a támogatott ország kormányának beleegyezésére nincsen szükség a támogatás folyósításához.

Mégis eddig ezen eszköz esetében nem volt lehetőség az általános forgalmi adó terheivel kapcsolatos költségek közösségi keretből való finanszírozására, és ezért az Európai Bizottság kezdeményezése olyan technikai módosítást javasolt, ami könnyítette volna a civil szervezetek, a harmadik országbeli civil szervezetek működését és tevékenységét e keretből. Mivel e szervezetek kulcsfontosságúak az emberi jogok előmozdításában ezekben az országokban, a politikai pluralitás kialakításában, ezért nagyon fontos, hogy ne nehezítsük az amúgy is nehéz helyzetben lévő szervezetek dolgát. Ezért üdvözöljük a Bizottságnak ezen kezdeményezését, és jelentéstevő társammal Lochbihler asszonnyal egyetértésben teljes mértékben ezt támogatjuk. Ez azonban az éremnek csak az egyik oldala. Az érem másik oldalán az ügy politikai jelentősége szerepel. A pénzügyi eszköz kérdése a már egy éve folyó intézményközi küzdelem részévé vált. Éppen az emberijogi finanszírozási eszköz a civil szervezetek számára elengedhetetlen jellege miatt fontos, hogy az Európai Parlamentnek belelátása lehessen a stratégiai és többéves keretprogramok kialakításába. Amiért küzdünk, hogy az Európai Parlament beleszólási lehetőséggel rendelkezzen, amennyiben ezt szükségesnek ítéli a pénzügyi eszköz stratégia terveinek kidolgozásában, és tegye ezt évenkénti nyomonkövetéssel, ne csak hétévente, a pénzügyi ciklusok idején legyen joga felülvizsgálatra.

A Lisszaboni Szerződés ugyanis megerősítette az Európai Parlament demokratikus ellenőrzési jogát, ez tulajdonképpen a delegated act intézménye, amit már a kollégáim említettek, amelyet jelen helyzetben szükségesnek látunk érvényesíteni és alkalmazni. Pontosan ez az ügy az első példája annak, hogy az Európai Parlament szerepe valójában megnőtt 2009. december 1 jét követően. Az eddig folytatott tárgyalások, illetve a parlamenti egyeztetések után arra a döntésre jutottunk közösen a pénzügyi eszközök raportőreiként, hogy a dossziét második olvasatra küldjük, és komoly politikai üzenetet küldünk az intézményeknek, hiszen a Lisszaboni Szerződést követő időszakban annak szellemiségében is kell cselekednünk. Úgy gondoljuk, hogy pontosan ezek az eszközök azok, ahol a leginkább szükséges az, hogy a Parlament valóban gyakorolhassa a demokratikus ellenőrzés jogát.